Ale moje pytanie brzmi tak czy nie uważa Pan, że ta rezolucja, nad którą dyskutujemy, mogła być silniejsza, bo jeśli przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, którzy są dyplomatami, mówią w sprawach praw człowieka mocniej niż Parlament Europejski, to czy nie oznacza to, że nie spełniliśmy pewnych oczekiwań?